Io ritengo che gli obiettivi che sono stati posti siano corretti, ma che a volte pecchino di scarso realismo. Le sovvenzioni che normalmente gli Stati decidono di destinare alla produzione di energia da fonti rinnovabili normalmente sono buone, ma volte decadono.